Je suis convaincu qu'il y a une nouvelle version qui circule auprès des États membres. Mais la question que je te pose est celle ci est ce que tu es favorable à ce que cette version, qui est numérotée pour qu'il ne puisse pas y avoir de fuite, soit rendue publique pour que les citoyens soient informés de ce que la Commission va négocier au nom des cinq cent millions de citoyens européens, sur des sujets qui les concernent, comme tu le sais, de très près? Est ce que tu es favorable à ce que le mandat de la Commission européenne soit rendu public?